Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor. Hvala lepa, gospod minister, za, vaš odgovor, namreč na problem bolnišničnih okužb sem začel opozarjati že, leta dva tisoč ena in potem redno, vse, do danes. Nisem vedel, da je bila leta dva tisoč sedemnajst izvedena že tretja nacionalna raziskava prva dva tisoč, ena, druga dva tisoč enajst in tretja dva tisoč, sedemnajst. Namreč, to je velik problem. Na letni ravni, bolnišnične okužbe terjajo, nekajkrat več življenj kot vse prometne nesreče s smrtnim izidom. Ko sem ministra, doktor Kebra vprašal, ali drži podatek, da zaradi bolnišničnih okužb umre na leto štiristo do šesto pacientov, temu podatku ni oporekal, bi pa vas prosil, gospod minister, če lahko, če veste seveda, pa če ima medicinska stroka v Sloveniji ta podatek, koliko dejansko pacientov v bolnišnicah umre zaradi bolnišničnih okužb. Prej ste povedal, podatek glede prevalence, glede na raziskavo dva tisoč enajst se je ta odstotek res samo malo povišal; iz šest celih štiri leta dva tisoč sedemnajst na šest celih pet odstotka bolnikov, ki so bili okuženi z bolnišnično okužbo. Pričakoval bi trend, v nasprotni smeri, zato bi bilo potrebno bolj opozarjati, tako zdravstveno osebje, zdravnike, medicinske sestre, da se poslužujejo preventivnih, ukrepov - to je pa predvsem razkuževanje, rok, kar je najcenejši ukrep za preprečevanje bolnišničnih okužb. Bi pa citiral še en podatek iz medicinskega, Medicinskih razgledov, ki ki pravi da, je bil v enotah, za intenzivno nego, odstotek bolnišničnih okužb petintrideset celih sedem odstotkov, kar je, zelo, zelo, veliko, in mislim, da je na tem, mestu treba narediti še mnogo, mnogo več, kot je bilo to storjeno.